forseti það er best að taka þessar spurningar í öfugri röð varðandi landsfundarályktunina sem vísað er til og almenna niðurfærslu höfuðstóls verðtryggðra lána sagði ég það eitt að það yrði aldrei gert þannig að það bryti gegn stjórnarskrá og ég vakti athygli á því að í dómi hæstaréttar frá því í gær væru vísbendingar um að dómstólar á íslandi mundu ávallt standa vörð um eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og ég fagna því í sjálfu sér

og ráða ekki við þau ég hef alltaf verið talsmaður þess að við eigum að leita allra leiða til þess að rétta þeirra stöðu og skapa hvata fyrir fólk til þess að standa í skilum og halda áfram að byggja sér og sínum bjarta framtíð það verður ekki gert með því að halda fólki í gíslingu of hárra skulda og í yfirveðsettum eignum um langa framtíð háttvirtur þingmaður segir að þetta hafi alltaf snúist um vaxtafrelsi ég er ekki sammála því þetta hefur alltaf snúist um verðmætasköpun

að hér væri hagvöxtur það verða ekki til lífeyrisréttindi fyrir það eitt að vextir í landinu séu frjálsir það verða ekki til neinar nýjar eignir í lífeyriskerfinu ef það er ekki að verða verðmætasköpun annars staðar í hagkerfinu þannig er það segir við vorum á verðbólgutímum þegar hér var ekkert nema opinber rekstur og eitthvert sjóðasukk

sterk staða lífeyrisréttinda í landinu vegna þess að hún var ekki heldur að gera það annars staðar það er því forsenda þess að við byggjum hér til framtíðar öflug lífeyrisréttindi að við höldum áfram verðmætasköpun í landinu það er grundvallaratriði varðandi það að ég hafi sagt hér að það ætti að endurskoða verðtrygginguna á lífeyrisréttindum er það ekki rétt eftir mér haft ég sagði að við gætum alveg verðtryggt lífeyri ég sagði að við gætum gert það en ég sagði að það væri kannski fullbratt hjá okkur að vera jafnframt með það lögbundið að réttindin